Noile reguli privind eligibilitatea în domeniul locuințelor sunt un exemplu de modalitate în care aceleași fonduri, fără a fi suplimentate, pot fi folosite cu un efect mai important. Primul pas s a făcut anul trecut prin relaxarea regulilor de utilizare a fondurilor europene pentru sporirea eficienței energetice. În această privință, îmi permit să afirm că a fost un pas mic și că procentajul permis ar putea fi reanalizat. Cel de al doilea pas este cel de astăzi. În ambele cazuri a fost vorba despre adaptarea unor texte care datează, în unele cazuri, din perioade foarte diferite de perioada pe care o traversăm în prezent. De aceea mă întreb dacă, poate, și alte aspecte privind utilizarea fondurilor europene nu ar trebui reanalizate pentru modificarea acelor criterii care nu mai corespund necesităților actuale.